Vážení kolegové, rozhodli jste se podpořit rozhodnutí Rady zřídit Výbor pro zaměstnanost, aby monitoroval plnění cíle vysoké míry zaměstnanosti, aby připravoval zprávy a dával doporučení ohledně sociální politiky.

Dovolte, abych se s vámi podělil o staré indiánské přísloví kmene Dakotů Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.

Pokud chceme jet v před, musíme si přiznat problém a sesednout.